Les travailleurs doivent circuler librement dans l'Europe d'aujourd'hui, bien entendu, comme dans celle d'hier, et peut être plus facilement demain. La mobilité est fondamentale, mais pas à n'importe quelles conditions.